Herr Präsident! Die Enttäuschung war sehr groß, Herr Barnier, als anders als im Arbeitsprogramm 2011 angekündigt nicht ein Legislativvorschlag, sondern nur eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten herausgekommen ist.

Denn wir wissen, dass Appelle schlicht und einfach gar nichts bewirken. Und 30 Millionen Bürger und Bürgerinnen warten darauf, dass sie auch wirklich Zugang zu einem Basiskonto erhalten, damit sie die elementaren Dinge, die wir in der heutigen Gesellschaft brauchen, erledigen können. 30 Millionen Bürger und Bürgerinnen Saisonarbeiter, Menschen, die wenig verdienen, Obdachlose, Studierende all diese Menschen haben ein Recht auf ein Bankkonto. Es muss sichergestellt werden, dass sie dieses auch bekommen.

Es darf nicht sein, dass diese Menschen über den Preis doch wieder ausgeschlossen werden, oder weil sie keine Adresse haben, oder aus irgendwelchen anderen Gründen, die immer wieder vorgebracht werden. Wir müssen zusichern, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Recht kommt, denn wir können nicht akzeptieren, dass es Menschen erster und zweiter Klasse in unserer Gesellschaft gibt.